Panie Przewodniczący! W ostatnim czasie coraz więcej informacji o likwidacji miejsc pracy i przenoszeniu części tych miejsc pracy poza Unię Europejską. Dotyczy to w szczególności firm, które kooperują w zakresie sektora przemysłu samochodowego. W Polsce na przykład ostatnia decyzja to likwidacja około półtora tysiąca miejsc pracy przez firmę FIAT i przeniesienie ich do Włoch.